Stawianie na dekarbonizację grozi trwałą utratą konkurencyjności przemysłu i gigantycznymi kosztami społecznymi, szczególnie dla gospodarek z dużym udziałem węgla w miksie energetycznym, takich jak Polska.

Jestem Polką, wybraną przez Polaków po to, żeby dobrze Polsce służyć, dlatego też nie mogę zagłosować za takim sprawozdaniem.